Domnule președinte, rezoluția pe care am votat o astăzi condamnă intervențiile violente și disproporționate ale forțelor de ordine împotriva protestatarilor pașnici. În special, condamnă folosirea armelor neletale, cum sunt proiectilele cu impact cinetic, grenadele cu gaze lacrimogene și folosirea tunurilor de apă sau a tunurilor cu gaze lacrimogene. Aceste tipuri de armament au fost folosite și pe 10 august 2018 de Jandarmeria Română împotriva a sute de mii de demonstranți care demonstrau împotriva corupției Guvernului PSD ALDE.

De asemenea, aceasta a fost o acțiune premeditată și atent orchestrată de Ministerul de Interne și de liderii coaliției de guvernare. Sute de persoane au fost grav rănite. Până acum, cei care au dat ordine pentru a declanșa violențele împotriva protestatarilor pașnici și au produs și răniri nu au fost trimiși în judecată.